Otóż nie tytuł nie jest ideologiczny, tytuł jest po prostu społeczny. I tu nie chodzi o państwo opiekuńcze, które ma różne konotacje. Tu chodzi o państwo odpowiedzialne i jest to rzecz, moim zdaniem, kluczowa. Chodzi nam o godne życie.

Obywatele oszczędzają na emeryturę w różny sposób, to prawda przymuszony, ale padały sformułowania, że część publiczna jest nieważna.